Señora Presidenta, adulterio, homosexualidad y participación pacífica en manifestaciones son tres delitos por los que han sido condenadas a penas terribles en Irán tres personas.

Pedimos la prohibición de la pena de lapidación y la ratificación por parte de Irán de la moratoria de la pena de muerte promovida por Naciones Unidas, así como el establecimiento de una misión de Naciones Unidas encargada de hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Irán, y pedimos al Consejo que, más que condenar, amplíe la prohibición de viajar y la congelación de activos a los individuos y organizaciones que reprimen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Irán. Los socialistas europeos deploramos la represión sistemática que sufren los activistas y los defensores de los derechos humanos en Irán y, para ello, pedimos al Consejo y a la Comisión que presenten medidas adicionales de protección para los defensores de los derechos humanos.